Poznáme smutnú kauzu s konským mäsom a s podvodmi, ktoré podniky urobili tak, že dostali pokutu, ktorá bola nižšia ako ich zisk z toho podvodu, za ktorý boli potrestaní.

Som veľmi rád, že prejednávame túto otázku, ktorá má ísť v prospech zdravia občanov, aby tie kontroly, ktoré chceme zaviesť, boli pravidelné a boli účinné. Aby jednoducho podniky nemohli podvádzať, aby nám nemohli dávať nekvalitné potraviny a ohrozovať zdravie nás a našich detí.